que los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo son el motor del crecimiento en Europa.

Y, señor Primer Ministro, no la hay porque en noviembre de 2011 fracasamos en la conciliación presupuestaria entre el Consejo y el Parlamento en esta materia.